Entre todos los países del Magreb, la situación de Libia me parece especialmente preocupante, pues está a las puertas de Europa y dispone de abundantes reservas de petróleo. Llevamos mucho tiempo en guerra y la situación parece que está estancada. Creo que la Unión Europea debe hacer todo lo posible para conseguir dos objetivos que el coronel Gadafi abandone el país y, también, que Libia goce de una situación estable y se convierta en un Estado democrático, y no corra el riesgo de derivar en un Estado fallido en el que pueda infiltrarse AQMI, lo que representaría una situación muy peligrosa y preocupante para Europa. Además, un Estado ingobernable, el regreso masivo de emigrantes a sus países de origen y, sobre todo, de tuaregs armados, podría provocar una situación conflictiva en los países vecinos. Libia es un Estado árabe, pero ante todo es un Estado africano y me parece muy importante tener en cuenta la opinión de los Estados vecinos del Sahel sobre la situación de este país. Si no somos capaces de echar a Gadafi y de acabar con esta guerra, quizá estos países tengan propuestas que deberíamos escuchar.